Ich halte es für absolut notwendig, dass wir die Antiterrorismuspolitik der EU evaluieren, und zwar vor allen Dingen, um eine bessere Terrorismuspolitik zu gewährleisten. Das heißt also, wer wie ich absolut dafür eintritt, dass wir Terroristen verfolgen und dass wir Terroranschläge verhindern, der muss dafür eintreten, dass wir auch die zehn Jahre Bemühungen, die wir hinter uns haben, effektiv evaluieren, und zwar sowohl was die Prioritätensetzung angeht, was die Kosten angeht, als auch was das Verhältnis der Eingriffe z. B. in Bürgerrechte und in rechtsstaatliche Normen angeht, und dass wir auf der anderen Seite die Maßnahmen evaluieren, die wir ergriffen haben. Ich denke, dass das der Bevölkerung und auch diesem Parlament wichtig ist, und dass es richtig wäre, das jetzt zu tun.